Madame la Présidente, chers collègues, comment ne pas comprendre le moment historique que nous traversons? Comment ne pas voir que, face à la conjonction des crises écologique, sociale et démocratique, nos institutions doivent impérativement protéger les Européennes et les Européens, leurs emplois et nos économies, sans se détourner de l'objectif de sauvegarde du climat? L'Europe et ses moyens financiers tant attendus sont coincés dans les couloirs du Conseil européen et les marchandages entre États membres. L'Union européenne est impuissante à agir parce que, faute de ressources propres, elle demeure prisonnière des égoïsmes nationaux. Se doter de ressources propres, c'est avoir la capacité, non seulement financière mais surtout politique, d'agir. C'est donc préserver les raisons mêmes de notre existence comme entité politique et comme acteur historique. Si nous persévérons dans l'impuissance, celle ci ouvrira la voie à notre disparition, pour le plus grand bonheur de tous les populistes ennemis de l'idée européenne. Pour le plus grand bonheur aussi des intérêts financiers qui spéculent sur notre faiblesse et pour le plus grand malheur des peuples.